Landen dienen dus zelf te beslissen wie hun grondgebied mag betreden en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.

Dat is een eigen beslissing, waar Brussel niets mee te maken heeft. Want Voorzitter, laat ik helder zijn, persoonsgegevens zijn enkel en alleen eigendom van het individu, niet van bedrijven en al helemaal niet van Brussel! Het is dan ook absoluut niet aan Brussel om te onderhandelen over het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens van EU burgers aan derden. Voorzitter, terrorisme bedreigt ons elke dag en dat moeten wij serieus nemen. Maar deze overeenkomst erkent niet eens dat de islam een van de grootste inspiratiebronnen van hedendaags terrorisme is en dat is beschamend. Brussel is naïef en de lidstaten accepteren de beknotting van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun eigen burgers. En dat verwijt ik